La Serbie fut la première victime de cette guerre mondiale en pourcentage, la France en nombre.

Mais la Serbie subit de nouveaux martyrs l'Union exige que Belgrade choisisse entre l'Est et l'Ouest, contre son histoire, sa culture, son identité.

L'Union, quelque part, c'est un coup d'État permanent contre les peuples, les nations et leur identité.

Elle ne conduit qu'à la guerre et elle ne peut conduire qu'à la guerre.